Worum geht es uns beim Rahmen für europäische Unternehmen? Es geht darum, die richtigen Lehren aus der Krise, die richtigen Lehren aus dem Lehman Kollaps zu ziehen, basierend auf einer Unternehmenskultur, die von Gier gesteuert wird und vom kurzfristigen Profit einer Unternehmenskultur, die ungeheuren Schaden angerichtet hat und das nach wie vor tut.

Nein, sie sind Teil der Gesellschaft. Deshalb brauchen wir faire und nachhaltige Regeln.

Von zentraler Bedeutung und damit zitiere ich die Kommission selbst ist es, dass die europäischen Unternehmen größtmögliche Verantwortung an den Tag legen, sowohl gegenüber Beschäftigten als auch gegenüber ihren Aktionären und gegenüber der Gesellschaft insgesamt.

Selbstregulierung und das comply or explain Prinzip haben kläglich versagt.

Und gut gemeint ist auch sehr oft daneben.

Diese sind an einem langfristigen Unternehmenserfolg interessiert, und darum geht es ja auch langfristige Erfolge zu erzielen. Wichtig ist es auch, Transparenz durch die umfassende Offenlegung von Managergehältern einzuhalten sowie den Anwendungsbereich auf alle börsennotierten Unternehmen auszuweiten.

Die Frauenquote wird von der Kommission, von Kommissarin Reding, mit großer Glaubwürdigkeit gefordert. Und auch dieses Haus, das Europäische Parlament, hat das oft getan.